O, hvala lepa. Seveda moram replicirati kolegu Reberšku. Za razliko od njega, jaz ne lobiram za nobeno traso, torej še enkrat bom jasno povedal, za razliko od tebe, kolega Rebršek, jaz ne lobiram za nobeno traso. Jaz sprejemam legalne in legitimne odločitve, ki so jih sprejele uradne in legitimne inštitucije v Republiki Sloveniji, torej jaz še enkrat povem, ne lobiram za nobeno traso tako kot ti. Druga zadeva, bi se rad tudi, odzval na ene cene, kot, primerjaš kar tako na pamet, poglej, lahko bi dal tudi za primerjavo ceno med Mariborom in Šentiljem, tudi ta proga se gradi, ampak je konfiguracija terena in tehnični pogoji, ki so potrebni za gradnjo, pač imajo, za posledico ceno in, prej mene žalosti tak način debate, bom pa še enkrat poudaril, jaz ne lobiram za nobeno traso, ampak spoštujem legalne in legitimne državne inštitucije. Hvala lepa.